Frau Präsidentin! Kommissionspräsident Barroso hatte heute morgen in der Aussprache zum Gipfel davon gesprochen, dass der europäische Haushalt das entscheidende Instrument für nachhaltiges Wachstum ist. Ich teile das Herr Kommissar Lewandowski hat das eben auch noch einmal betont und in diesen Zeiten ist es nicht unerheblich, dass man noch einmal betont, dass die Art und Weise, wie wir den Haushalt beraten, Teil der Gemeinschaftsmethode ist. Wir im Parlament müssen mit dem Rat mitentscheiden, und nur wenn wir uns einigen, gibt es dann auch einen gemeinsamen Haushalt. Dann hat der Rat letzte Woche bei dem Gipfel beschlossen, dass jetzt zusätzlich aus den Strukturfonds schnell 55 Milliarden Euro mobilisiert werden sollen, um endlich für die notwendige Konsolidierungspolitik Wachstumsimpulse zu setzen, und zwar in entscheidenden Bereichen bei Bildung, Forschung, nachhaltiger Energie, erneuerbaren Energien alles Ziele, die wir auch aus grüner Sicht teilen können. Was der Rat aber versäumt hat, ist darzulegen, wo dieses Geld jetzt kurzfristig herkommen soll. Da möchte ich unterstützen, was die Vorredner schon gesagt haben Der Rat bleibt politisch gesehen völlig schizophren, wenn er einerseits diesen Wachstumspakt fordert, andererseits aber nicht bereit ist, die Zahlungen für den Haushalt sowohl in diesem Jahr als auch für 2013 anzuheben.

Andererseits basieren sie darauf, dass Verträge eingehalten werden müssen. Deswegen meine und unsere klare Aufforderung an den Rat und auch an die zypriotische Ratspräsidentschaft Verhandeln Sie beherzt, seien Sie mutig europäisch und sorgen Sie dafür, dass die notwendigen Zahlungen jetzt erfolgen.